Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, několik dní po 8. březnu, Mezinárodním dni žen, Komise vítá příležitost učinit před Evropským parlamentem prohlášení o zařízeních péče o děti v předškolním věku. Tato zařízení jsou totiž nezbytná pro prosazování rovnosti žen a mužů, lepší sladění profesního a rodinného života, ale také pro zajištění kvality života pro děti.

V ní Komise připomněla, proč je důležité do zařízení péče o děti více investovat. Komise především připomněla, že barcelonské cíle se zaměřují na odstraňování překážek v přístupu na trh práce, zejména pokud jde o ženy.

Evropské hospodářství tak přichází o významný produktivní potenciál, a to v době, kdy musí čelit závažným hospodářským a demografickým výzvám, a sociální postavení rodin se tak oslabuje. Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku umožňuje rodičům svobodně se rozhodovat, jak si zorganizovat čas a jak lépe sladit pracovní a rodinný život. Cílem není nutit rodiče, aby svěřovali své děti těmto zařízením.

Rozvoj služeb péče o děti přispívá rovněž k předcházení chudobě, zejména v rodinách s jedním rodičem, z nichž je více než třetina chudobou ohrožena. V souvislosti s demografickým zpomalením, kterým Evropa prochází, podporuje dostupnost zařízení péče o děti rovněž uskutečňování rodinných plánů. Ukazuje se totiž, že nejvyšší porodnost mají právě ty členské státy, které zavedly nejvyspělejší politiky sladění profesního a rodinného života a které vykazují nejvyšší míru zaměstnanosti žen.

Četné studie, zejména studie provedené OECD a UNICEF, prokázaly, že tyto služby sehrávají významnou úlohu v osobním rozvoji dítěte za předpokladu, že jsou kvalitní a dítě je jim svěřeno na přiměřenou dobu. Služby péče o děti mohou mít rovněž kladný vliv na studijní výsledky a budoucí profesní život. Ve své zprávě Komise konstatuje, že navzdory všem uvedeným dobrým důvodům většina členských států zdaleka ještě nedosáhla cílů, jež byly v roce 2002 stanoveny. Velká část práce musí být ještě vykonána, zejména co se týče dětí mladších tří let. Kromě toho jsou některá zařízení provozována pouze po část pracovní doby, což omezuje možnosti rodičů v přístupu na trh práce. Komise však uznává, že v řadě členských států bylo dosaženo významného pokroku. Závazky, které členské státy přijaly na evropské úrovni, a výzvy Evropského parlamentu vyjádřené v řadě usnesení sehrály v tomto ohledu důležitou úlohu.

V Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů se Evropská komise zavázala k podporování úsilí, které členské státy vyvíjejí v této oblasti. Povzbuzuje členské státy, aby plně využívaly možností, které nabízejí strukturální fondy. Za účelem pomoci místním subjektům při zavádění opatření v této oblasti Komise kromě toho v loňském roce přijala informační brožuru o možnostech financování opatření na podporu rodin. Komise bude nadále podporovat výměny osvědčených postupů a bude pravidelně sledovat barcelonské cíle v rámci strategie pro růst a zaměstnanost. Bude se rovněž zabývat hodnocením rodinných politik, zejména politik sladění profesního a rodinného života, přičemž se bude opírat především o spolupráci s OECD. V neposlední řadě bude Komise v rámci strategie pro růst a zaměstnanost po roce 2010 podporovat zachovávání evropských cílů v oblasti služeb péče o děti. Někdo možná pochybuje, zda je v době krize vhodné investovat do služeb péče o děti. Nicméně četné studie ukázaly, že pokud takové služby nejsou k dispozici, všichni na to doplácejí. Je proto důležité jednat už dnes, aby byl zajištěn přístup ke službám péče o děti a aby tak byla podporována zaměstnanost a prosazovány rovnost, sociální začleňování a zájmy dětí.